Olyan kormánya, amely a magyar identitás, nyelv és kultúra megőrzésére törekszik Magyarországon, és a külhoni magyar területeken is.

Létezését hol törvényi jogszűkítésekkel próbálta ellehetetleníteni a hatalom lásd az új oktatási törvény nyelvi rendelkezéseit, vagy a kisebbségeknek kedvező nyelvtörvény eltörlését hol a médiában uszítottak ellenük. Máskor félkatonai szervezetek masíroztak büntetlenül magyarellenes szlogeneket skandálva, és megfélemlítve a lakosságot, vagy pedig felrobbantották a magyar érdekvédelmi szervezetek székházát. A kárpátaljai magyar közösséget ért sérelmek ellen egyedül Magyarország emelte fel a hangját, és nyújtott politikai segítséget. Míg a máskor oly aktív jogvédő szervezetek és az Európai Unió hallgattak, vagy üres frázisokkal léptek túl a jogsértéseken. A kárpátaljai magyarság számára tehát létkérdés volt, hogy Magyarországnak olyan kormánya maradjon, amelyik kiáll és megvédi e maroknyi magyar közösséget.